soit dans la réponse à des catastrophes naturelles en dehors de l'Europe, soit dans la réponse à apporter dans le cadre des relations extérieures, par exemple l'après Copenhague, soit en matière de politique économique.

En ce qui concerne la réponse aux questions de la crise humanitaire, il y a en effet le fameux rapport Barnier, qui a été évoqué aujourd'hui. C'est un rapport que j'avais demandé avec la présidence tournante de l'époque, la Présidence autrichienne, à votre membre du Parlement, M. Michel Barnier, mon cher ami.

Et on a eu effectivement ce rapport, qui a eu mon soutien et le soutien, à l'époque, de la Présidence du Conseil. Ensuite, il n'a pas été appliqué parce que le Conseil n'a pas voulu l'appliquer, soyons clairs. Et c'est pourquoi nous devons faire plus en termes de cohérence dans l'action externe humanitaire de l'Union européenne. Maintenant, je crois que la réponse est dans le traité de Lisbonne. Nous avons un haut représentant, dans ce cas une haute représentante, qui est vice présidente de la Commission et, en même temps, présidente du Conseil des ministres des affaires étrangères. C'est pourquoi j'ai créé aussi, dans la nouvelle Commission, un nouveau portefeuille Coopération internationale, aide humanitaire et réponse aux crises. Ce sera un commissaire, dans ce cas probablement une commissaire, qui aura cela comme tâche première et devra travailler de concert avec la haute représentante et le Conseil, afin qu'on puisse effectivement, je l'espère, avoir un jour un véritable

Deuxième question la question de la négociation internationale, par exemple l'après Copenhague.

Mais qui représente l'Union en matière extérieure, sauf pour la PESC? C'est la Commission.

Il y a des personnes qui pensent que la politique économique est une question purement nationale.

vrai! Article 120 Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil. Article 121, numéro 2 Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres de l'Union et en fait rapport au Conseil européen, et après il faut lire tout l'article Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans l'Union.

Plus que cela, et c'est nouveau dans le traité de Lisbonne, la Commission peut maintenant faire des recommandations concrètes, notamment, et je vais lire Lorsqu'il est constaté que les politiques d'un certain État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Et après Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à cet État. Mais c'est très intéressant, parce que le Parlement aussi aura des pouvoirs dans ce contexte Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Cela veut dire qu'à partir de maintenant, nous avons, dans le traité de Lisbonne il ne faut pas inventer de nouvelles choses les mécanismes...

Et la vérité c'est que nous avons, dans le traité de Lisbonne, si nous voulons vraiment l'appliquer, les instruments de coordination et de cohérence nécessaires, sans avoir besoin de divisions politiques ou idéologiques sur ce

Conseil. La Présidence espagnole a une grande responsabilité. C'est la première fois après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne que nous avons une présidence tournante. Et, comme l'a dit le président Zapatero, et je lui fais absolument confiance, en raison de son engagement proeuropéen, je crois que nous avons la responsabilité d'appliquer le Traité dans sa lettre et dans son